Len tak je možné predchádzať tomu, aby prostriedky získané trestnou činnosťou boli legalizované. Podniky musia mať možnosť overiť skutočných vlastníkov, aby mohli niesť zodpovednosť za aktivity, ktoré by mohli očistiť zločinom zašpinené peniaze. Preto je potrebné zlepšiť fungovanie obchodných registrov v členských štátoch, aby zahŕňali informácie o skutočnom vlastníctve. Vzhľadom na vnútorný európsky trh je dôležité aj prepojenie národných registrov. Aj vzhľadom na negatívne skúsenosti zo Slovenska, kde sa roky nedarí vypátrať vlastníkov niektorých spoločností podozrivých z prania špinavých peňazí, som predložený návrh podporila.